frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um stjórn fiskveiða það kemur inn í ákveðna stöðu sem við upplifum núna sem er ákveðin pólitísk deila eða pólitísk upplausn varðandi það hvert við stefnum með okkar sjávarútveg þetta kerfi okkar var sett á laggirnar

áttatíu og fjögur það var orðið æðilangt síðan og það hafa eiginlega verið deilur um það síðan það var sett á sínum tíma sem neyðarráðstöfun og vegna þess að menn óttuðust að það væri svo mikil ofveiði að kvótinn mundi hverfa og þá mundu allir tapa og alveg sérstaklega þjóðarbúið útgerðin mundi tapa sjómenn mundu tapa staðirnir úti á landi mundu tapa og alveg sérstaklega þjóðarbúið ef fiskurinn mundi klárast þess vegna hafa sumir sagt að almannavaldið sem stöðvaði þessa rányrkju eða þessi ósköp eigi ákveðinn rétt vegna þess að það bjargaði stöðunni fyrir utan það að menn hafa aldrei verið almennilega sáttir við það að takmarka kvótann og alls konar orð fara á kreik hvernig geta menn selt fiskinn syndandi í sjónum og svo framvegis það sem gerðist náttúrlega var það eins og alltaf þegar settar eru einhverjar takmarkanir á eitthvað kerfi þá myndast verðmæti um leið og eitthvað er takmarkað þá verða þeir sem ekki hafa aðgang að kerfinu að borga fyrir það og það er verðmæti sem myndast í kerfinu þeir sé fá réttinn geta þá selt réttinn ef framsal er leyft ef framsal er ekki leyft þá myndast samt sem áður verðmæti það mynduðust mikil verðmæti og menn hafa séð ofsjónum yfir því og það sem kannski var verst í þessu var að þeir sem ráku sín fyrirtæki í útgerð voru slóðar þeir neyddust til að selja fyrst og græddu heilmikið á því þannig að það voru kannski slóðarnir sem græddu og komu því orði á að þetta væru kvótagreifar en málið er það að hinir sem eftir sitja og aldrei seldu sem eru eitthvað um fimmtán til tuttugu prósent af útgerðum hafa aldrei selt og úrskurður mannréttindanefndar sameinuðu þjóðanna frá tvö þúsund og sjö og það er ýmislegt sem veltir vöngum yfir því hvort þetta kvótakerfi sé nægilega gott ef við lítum á þetta frá sjónarhorni útgerðarinnar þá hafa þeir náttúrlega búið til þessi réttindi með því að taka áhættu með útgerð það er sagt að útgerð hafi alltaf verið áhætta á íslandi

sem rætt hefur verið um hafa þeir fallist á að greiða auðlindagjald og til viðbótar að teknar yrðu upp samningaviðræðum um afnot af fiskveiðiauðlindinni þessi svokallaða samningaleið auðlindagjaldið hefur þann stóra agnúa frú forseti og efri mörk frá því þarna er ríkisvaldið í rauninni að leggja á skatt og getur bara skattlagt atvinnugreinina nánast eins og því sýnist enda sér maður það að þetta gjald hefur hækkað mjög mikið og útgerðarmenn eru nokkuð óvarðir fyrir því þetta fer ekki eftir markaðslögmálum né neinu slíku samningaleiðin er að því leyti slæm

það væri algerlega óljóst og ég er nærri viss um það að úr því að menn héldu að loknum tuttugu og þremur árum fengjum við kvótann áfram og hinir andstæðingar kvótakerfisins héldu að loknum tuttugu og þremur árum þá mundi ríkið bara taka til sín kvótann þessi óvissa um hvað gerist eftir tuttugu og þrjú ár er enn ekki leyst auðvitað líða þessi tuttugu og þrjú einhvern veginn þá stöndum við aftur frammi fyrir þeim vanda hvað á að gera og sá vandi magnast eftir því sem við nálgumst þann tíma það er mikið fjör í tillögum um lausn á þessum vanda við vorum að ræða áðan frumvarp hreyfingarinnar um að flytja þetta eignarhald til sveitarfélaganna hér er lagt til að það fari til íbúa landsins og svo hefur hæstvirtur fjármálaráðherra tilkynnt að hann ætlaði sér að leysa vandann á þremur vikum það var reyndar fyrir fjórum vikum sem hann sagði það það er ekki komið enn en það er búist við að það frumvarp líti dagsins ljós í febrúar og þá ættu menn að hafa úr nógu að moða til að leysa málin á síðasta sumri komu fram tvö frumvörp annað til bráðabirgða og hitt til lengri tíma annað var samþykkt en hitt ekki og mætti eiginlega þeim andbyr að það voru eiginlega allir óánægðir með það þannig að það var ekki mjög gæfulegt og dálítið erfitt að sjá hvernig menn leysa vandann á þeim grunni ef við lítum á rekstur útgerðar þá felst hún í alls konar áhættu fiskstofnar koma og fara straumar veður og vindar og svo framvegis hafa áhrif á þetta skip geta laskast sem betur fer er kannski ekki lengur um skipstöp að ræða þó það gerist enn þá því miður og síðan er þessi venjulega áhætta með olíuverð fiskverð og alls konar kostnað netakostnað og annað slíkt þannig að það er heilmikil áhætta sem mætir einu sjávarútvegsfyrirtæki útgerðarfyrirtæki en til viðbótar við þessa áhættu er endalaust pólitísk áhætta sem útgerðin hefur staðið frammi fyrir alveg frá því að kvótakerfið var tekið upp nítján hundruð áttatíu og fjögur og hún felst í því að það er stöðugt verið að taka af útgerðinni kvótann ég minni á að veiðiheimildir smábáta hafa stórvaxið á þessum tíma þegar ég kíkti á þetta fyrst þá veiddum við sex þúsund

þetta er náttúrlega tekið af þeim útgerðarmönnum sem fengu úthlutaðan afla í upphafi og hlýtur að vera mjög sárt fyrir þá að horfa á eftir þeim afla sérstaklega þeim sem hafa keypt hann dýrum dómum að horfa á eftir þeim kvóta sigla svona um hendur stjórnmálamanna til annarra svo er sitthvað fleira það eru alls konar kvótar pottar sem kallaðir eru svo er línuívilnunin það var líka tekið af þeim og síðan eru það strandveiðarnar hinar frægu sem eru teknar allt saman af svokölluðum kvótagreifum sem fengu úthlutað í upphafi eða hafa keypt síðan sem er áttatíu prósent af öllum útgerðarmönnum eða útgerðum þessi áhætta er umtalsverð hjá útgerðinni og þeir vita aldrei allan þennan tíma sem liðin er frá nítján hundruð áttatíu og fjögur hafa þeir aldrei vitað með vissu að þeir gætu fengið að veiða þennan kvóta sem þeir hafa næstu tíu árin nánast það eina sem er visst hjá þeim er það að þetta er alltaf í óvissu og það er pólitísk óvissa sem kostar útgerðina óhemju og gerir það að verkum núna vegna þeirrar áherslu sem núverandi hæstvirt ríkisstjórn leggur á það að taka kvótann af útgerðinni leiðir til þess að það er engin fjárfesting í útgerð sem er mjög skaðlegt fyrir landið í heild sinni skaðlegt fyrir atvinnustigið í landinu og svo framvegis ég hugsa að ef menn skoðuðu upphaflega úthlutaðar veiðiheimildir þá hafi þær útgerðir sem fengu það úthlutað hafi orðið fyrir meiri afskriftum af þeim kvóta sem þær fengu upphaflega úthlutað en gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi en þar er bent á eina lausn sem verður rædd á eftir um að taka kvótann og dreifa honum á alla þjóðina á fjörutíu árum ég hugsa að útgerðin hafi misst meira á þessum tuttugu árum eða tuttugu og sjö árum frá því að kvótakerfinu var komið á það er að mörgu að hyggja og það sem útgerðin hefur kannski búið við allan tímann er óöryggið og ef það er eitthvað sem skaðar fyrirtæki þá er það óvissa og óöryggi jafnt útgerðarfyrirtækja sem annarra og ekkert sem er betra fyrir fyrirtæki heldur en öryggi og vissa það kemur fram í lægri vöxtum á lán það kemur fram í minni kröfum á eigið fé um arð og annað slíkt þannig að fyrir fyrirtækið er öryggið mjög mikið atriði og á síðu fjórtán í greinargerð með frumvarpinu er tafla sem sýnir hvernig verðmæti aflahlutdeildar er sem fall af ávöxtunarkröfu og það sýnir sig að þegar ávöxtunarkrafan lækkar þá vex verðmæti kvótans mjög mikið ef verðmæti kvótans er eins og í dag menn tala um að sé komið fram áðan að leigukvóti er rúmar þrjú hundruð krónur og varanlegur kvóti er um þrjú þúsund krónur eða eitthvað um það ég hef ekki séð nýjustu tölurnar en það er mjög lítil velta á þeim markaði þá er ávöxtunarkrafan heil tíu prósent frú forseti og við erum að tala um verðtryggða eign vegna þess að

og fiskur er matvara og matvara er inni neyslu um allan heim og matvara hefur hækkað meira heldur en flest annað sem heimilin kaupa þannig að það má segja að þetta sé ekki bara verðtryggð eign heldur sé hún yfirverðtryggð hún sé meira virði heldur en verðtryggð eign þess vegna eru tíu prósent vextir óheyrilega háir í dag menn hafa talað mjög mikið um ríki og þjóð og það er dálítið leiðigjörn umræða því mjög margir með réttu eða röngu leyfa sér að segja að ríki sé sama og þjóð

og það er ekkert sem segir það að ríki sé sama og þjóð og það er ekkert sem segir það eins og í tillögum sem komu frá ríkisstjórninni síðast um það að sjávarútvegsráðherra sé einhvers konar handhafi þjóðarinnar og komi fram fyrir hönd þjóðarinnar það er náttúrlega alveg út í bláinn þess vegna lenda menn í því þegar menn tala um þjóð og þjóðareign á kvóta eins og stendur í fyrstu grein að nytjastofnar á íslandsmiðum eru auðlind í þjóðareign þá hlýtur maður að reyna að velta fyrir sér hvað er þjóð þar getur maður byrjað að tala um þá sem hafa íslenskan ríkisborgararétt það er hins vegar mjög slæm skilgreining frú forseti vegna þess að fjöldi íslendinga býr erlendis og hefur ekki komið til íslands í háa herrans tíð en er samt með íslenskan ríkisborgararétt fyrir utan það að nýjasta þróun í veitingu ríkisborgararéttar getur þýtt það að eftir fjórar kynslóðir getur einn maður verið með átta ríkisborgararétti eða sextán þannig að það er orðin ákveðin verðbólga í ríkisfangi og ríkisborgararétti það sem mér datt í hug þegar ég fór að velta fyrir mér að skilgreina þjóð að það væri bara fólk sem byggi á íslandi og til að aðgreina nánar þá er það fólk sem býr á íslandi það er íbúar landsins og þeir sem hafa verið skattskyldir í fimm ár mér finnst það vera nokkuð góð skilgreining á þjóð að þeir sem hafa verið skattskyldir á íslandi í fimm ár eru í mínum huga þjóð í einhverjum skilningi og þá börnin þeirra líka

þetta eru átök sameignarsinnum vex nokkuð fiskur um hrygg það er alla vega komið að stefnu ríkisstjórnarinnar að taka kvótann af útgerðarmönnum á ákveðnu tímabili afskriftareglan og nú er spurningin hvort það sé skynsamlegt ef kvótinn er tekinn af útgerðinni og settur yfir til ríkisins sem fulltrúar þjóðarinnar þá gerist það að þeir sem stjórna ríkinu ráða þessum kvóta og hverjir skyldu nú stjórna ríkinu frú forseti það er ríkisstjórnin væntanlega hún er pólitísk og það er meiri hlutinn á bak við hana sem eru stjórnmálamenn það er það er verið að flytja völd yfir auðlindinni frá útgerðarmönnum til stjórnmálamanna sem þá ráðskast með það og deila og setja í potta og setja í strandveiðar og svo framvegis og svo framvegis og kaupa sér atkvæði frú forseti þeir eru bara að kaupa sér atkvæði við skulum bara horfast í augu við það alveg beint og nakið þess vegna er ég ekki viss um að þetta frumvarp sem ég flest ekki mikla gleði hjá stjórnmálamönnum af því að það er eiginlega andstætt við stjórnmálamennina því ég ætla að taka kvótann og taka hann frá útgerðarmönnum og taka hann frá stjórnmálamönnunum og setja hann til þjóðarinnar ég ætla reyndar að gera það með þeim hætti gagnvart útgerðarmönnum að þeir muni jafnvel græða á því ég kem inn á það á eftir vegna þess að ef þeir fá öryggi í staðinn og alveg sérstaklega ef þeir fá jón og gunnu með sér í lið eins og gerist ef þessu er dreift á þjóðina þá fara saman hagsmunir útgerðarinnar og þjóðarinnar þjóðin mun vilja að kvótinn sé mikils virði því þá fá þeir meira fyrir þann kvóta sem þeir fá úthlutaðan á hverju ári og þar með fá útgerðarmennirnir liðsauka

ég hugsa að þegar fram líða stundir og ég hef reyndar rætt við nokkra útgerðarmenn og þeir skilja það nokkuð vel að öryggið sem felst í því að kvótinn er skilgreindur sem eign og þeir fá hinn almenna mann almenning í landinu með sér sem fylgismenn

það er ákveðin aflahlutdeild á íslandi og hún er hundrað prósent það er bara það sem má veiða af fiski á íslandi í einhverjum skilningi í þorskígildistonnum eða þorskígildiskílóum og hafró segir hve mikið megi veiða og hlutdeildin sem segir að allir sem mega veiða megi veiða hundrað prósent við skulum gefa okkur að einhvern einn megi veiða fjögur prósent það er fjörutíu pro bil og það sem frumvarpið gerir ráð fyrir er að fertugasta hluta þessarar hlutdeildar er dreift á þjóðina það er sem sagt tekið eitt pro bil af útgerðinni sem á fjögur prósent og dreift á alla þjóðina þetta þýðir það að einn fertugasta af allri hlutdeild eða öllum veiðum á íslandi er dreift yfir á þrjú hundruð

að borga neinn skatt en þeir eru skyldugir til að telja fram svo er gert ráð fyrir eiga að börn þeirra sem eru skattskyldir fái líka hlutdeild þannig að fjögurra manna fjölskylda fær þá fjórar hlutdeildir þegar tekið er tvö og hálft prósent af núverandi úthlutun eða eins fertugasti þá er það um tuttugu og þrjú kíló á hvert mannsbarn hvert mannsbarn má veiða þá í fjörutíu ár það má veiða tvö og hálft kílógrömm í fjörutíu ár og af hverju vel ég fjörutíu ár frú forseti það er til að gefa útgerðinni eða þeim sem vilja stunda útgerð ákveðið öryggi þeir geta keypt sér veiðiheimildir til fjörutíu ára ef þeir kæra sig um þessar veiðiheimildir sem hver maður fær alltaf á hverju ári allt að því til fjörutíu ára og einn fertugasti þýðir það að veiðiheimildum er úthlutað á hverju einasta ári alltaf einn fjörutíu þegar svo fyrsti hlutinn er búinn eftir fjörutíu ár þá hefst aftur næsta úthlutun þannig að þetta er endalaus úthlutun og allar hugleiðingar um það að einhver ríkur rússi eða spánverji geti keypt upp allar veiðiheimildir eða einhver íslendingur geti keypt upp allar veiðiheimildir fara fyrir bí vegna þess að hann þarf þá að kaupa á hverju einasta ári nýja úthlutun sem gerir það að verkum að það er ómögulegt að kvótinn safnist á fáar hendur auk þess sem gert er ráð fyrir því að einungis tólf prósent af veiðiheimildum megi vera í eigu

verðmæti af því er svona um það bil fimmtíu þúsund krónur það er fimmtíu krónur miðað við núverandi stöðu það er viðbúið að varanlegar heimildir til fjörutíu ára hækki í verði þegar þetta frumvarp verður samþykkt vegna þess að útgerðin muni skila meiri hagnaði vegna þess að þessi úthlutun er algerlega frjáls veiðiheimildir verða algerlega frjálsar þær eru ekki bundnar við skip þær eru ekki bundnar við útgerð þær eru ekki bundnar við neitt þetta er réttur sem menn eiga og menn geta selt hann menn geta framselt hann menn geta leigt hann veðsett hann erft hann og hvað sem er þannig að þetta er algerlega frjálst og er skilgreint sem verðbréf og þannig næst eins mikil arðsemi út úr kerfinu eins og hægt er kerfinu til hagsbóta hverjir munu kaupa það eru einhverjir sem vilja annaðhvort safna upp heimildum og mynda kvótasjóð til að selja seinna hafa trú á því að fiskveiðiheimildirnar verði arðbærar það verða útgerðir sem kaupa og það verða jafnvel einstaklingar sem geyma sinn eigin kvóta í þennan tíma og svo á hverju ári mundu þeir selja þá hlutdeild sem þá verður úthlutað því af þessum fjörutíu árum á hverju ári verður þessu beitt yfir í aflamark einu sinni á ári og þá minnkar alltaf hlutinn sem menn eiga fiskinn fjörutíu ár þrjátíu og níu ár og svo framvegis hvað er meiningin að gera við núverandi útgerðarmenn jú þeirra hlutdeild er tekin og henni skipt í fjörutíu parta einn partinn mega þeir veiða í eitt ár

þriðja partinn í þrjú ár og svo framvegis síðasta partinn mega þeir halda í fjörutíu ár og þá verður honum úthlutað eftir fjörutíu ár er útgerðin búin að missa síðasta hluta sinn af núverandi kvótaeign það sama gerist líka ef menn vinna nýjar tegundir eins og makríl eða eitthvað slíkt hörpuskel þá fengu menn með nákvæmlega sama hætti að veiða það í fjörutíu ár afskrifað af hverju ættu útgerðarmenn að vera hrifnir af svona kerfi þar sem kvótinn er tekinn af þeim það er vegna þess að þetta verður skilgreint sem verðbréf það er ekki nokkur leið að taka það af þeim eftir að sitt frumvarp hefur verið samþykkt þetta er orðin örugg eign og þeir geta gert við það sem þeir vilja þeir geta hætt útgerð og bara selt sínar veiðiheimildir eða aflahlutdeild þeir geta sett það í kvótasjóð þeir geta gert við þetta það sem þeir vilja það er það sem ég býð útgerðarmönnum í staðinn fyrir það að taka af þeim tveimur og hálft prósent á ári þá býð ég þeim það að fá að gera við þetta nánast hvað sem er þó eru takmarkanir að enginn má eiga meira en tólf prósent af árlegum veiðiheimildum og útlendingar mega ekki eiga þessar veiðiheimildir það sem gerist fyrir venjulega útgerð er það að allt í einu breytist óvissan þessi pólitíska óvissa yfir í vissu það er búið að samþykkja það að þetta sé verðbréf þetta sé eignin þeirra þeir megi halda bent í fjörutíu ár og þetta er orðin vissa þeir geta gengið út frá því í öllum sínu áætlunum að þessari hlutdeild af öllum afla á íslandsmiðum halda þeir í þessi fjörutíu ár alltaf síminnkandi þegar jón og gunna sem fá úthlutað á hverju ári eins fertugasti af öllum veiðiheimildum þegar þau byrja að selja sínar veiðiheimildir þá munu þau geta selt það hærra verði sem útgerðin gengur betur ef útgerðin gengur glimrandi vel eitthvert árið mikil framlegð mikill hagnaður og hátt verðið erlendis og mikil veiði og svo framvegis

mun þessi hlutdeild vaxa í verði ég hugsa að þar sem öryggið er hluti af því að menn geti rekið fyrirtækið vel þá muni útgerðarfyrirtæki verða rekin miklu betur eftir að þetta kerfi er tekið upp heldur en áður og þau munu þess vegna geta borgað hærra verð jón og gunna verða ánægð og hrifin og þau standa með útgerðinni og það er kannski það sem mun breytast og verða veigamesta breytingin í þessu kerfi ég hef verið spurður að því af hverju fjörutíu ár fjörutíu ár þýða það að meðaltíminn er að útgerðin í dag má hafa kvótann að meðaltali í tuttugu komma fimm ár og það er svona held ég það lægsta sem við getum farið niður í tímalengd þannig að útgerðin geti verið hjálpleg vegna þess að ef við færum niður í eitt ár menn héldu kvótanum í eitt ár þá yrði engin fjárfesting í útgerð og fáir mundu stunda útgerð upp á þau býti en þegar þeir geta haft það í fjörutíu ár að meðaltali tuttugu til tuttugu komma fimm ár þá hygg ég að hvati manna til að fjárfesta verði umtalsvert mikill hjá útgerðinni það er nefnilega þannig að þegar menn ætla að leysa vandamál eða deilur tveggja aðila þá þýðir ekkert að leysa deilurnar þannig að bara annar aðilinn fái allt sitt það þarf að hugsa um báða aðilana og þess vegna er þetta frumvarp töluvert mikið sniðið inn á það hvernig þetta kemur við útgerðina en líka koma inn á það sjónarmið eins og stendur í fyrstu grein í dag nytjastofnar á íslandsmiðum verði auðlind í þjóðareign með því að dreifa þessu svona á þjóðina þá er þetta raunverulega orðin þjóðareign allt í einu fara íbúar um allt land að hafa mikinn áhuga á því hvernig útgerðin gengur og svo framvegis það má segja það líka að það að einstaklingurinn fái fimmtíu krónur á ári sé ákveðið lýðræði það er ákveðinn vöxtur í lýðræði vegna þess að þá getur hver og einn íslendingur haft áhrif á það hvort hann vilji selja hvort hann vilji veiða hvort hann vilji leigja eða hvað eða veðsetja hann hefur áhrif á það hvernig þróunin verður í sjávarútvegi og það má segja að það sé vaxandi lýðræði að þetta kerfi er búið til nýtt lýðræði mikið hefur verið rætt um sjávarbyggðir og það er ljóst að fjölmennustu byggðir í landinu það er reykjavíkursvæðið fengi mest út úr þessu kerfi en sjávarbyggðir þar sem er blómleg útgerð í dag gætu notað þann arð sem þar kemur í land og það er umtalsverður arður af útgerð þær gætu notað þann arð til að kaupa sig inn í svona kvótasjóði eða jafnvel kaupa aflaheimildir af íbúum alls staðar á landinu þannig að þeir geta búið sig undir mögru árin með þeim hætti það sem þetta kerfi leiðir til frú forseti er það að þá sem getur veitt ódýrast og selt dýrast hann getur boðið mest í þessar aflaheimildir og hann muni gera það þetta kerfi mun leiða til eins mikillar arðsemi í sjávarútvegi eins og mögulegt er og það er þjóðinni til hagsbóta og öllu atvinnulífinu menn geta velt því fyrir sér hvaða áhrif hefur þetta á ríkissjóð það er gert ráð fyrir því að veiðigjaldið hverfi þannig að þar missir ríkissjóður töluverðar tekjur en hins vegar má segja það að hver einasti íbúi á landinu fái fimmtíu þúsund krónur á ári að minnsta kosti og það gerir það að verkum að það er minni þörf fyrir til dæmis barnalífeyrir ef barnmargar fjölskyldur til dæmis hjón með tvö börn fái tvö hundruð þúsund krónur á ári þá er minni þörf fyrir barnalífeyri það er minni þörf fyrir örorkulífeyri og ellilífeyri þannig að kröfur um eingreiðslur minnka til framfærslu vegna þess að fólkið fær þarna fjármagn síðan mætti líka hugleiða að lækka persónufrádráttinn sem er eins konar neikvæður nefskattur sem þetta gjald gæti komið á móti en ég hygg að bara aukin arðsemi í sjávarútvegi mikill hvati til fjárfestinga og framtíðarsýn sem byggir á því að menn hafi þarna mikið öryggi til framtíðar geri það að verkum að arðsemi útgerðarinnar mun aukast og þær geti þá borgað hærra gjald til ríkissjóðs heldur en þær hafa gert hingað til mikið hefur verið talað í umræðunni um framsal og byggir mikið á misskilningi en líka á því að menn vilja halda einhvern veginn í kvótann þeim finnst það óeðlilegt að menn geti leigt frá sér kvóta mönnum finnst óeðlilegt að menn geti selt kvóta vegna þess að það er ekki sátt um eignarhaldið um leið og svona frumvarp er komið fram þar sem kvótanum var dreift á þjóðina þá var komið á hreint hver er eigandinn og þá muni allar kröfur um takmörkun á framsali hverfa enga gerir frumvarp þetta ráð fyrir því að framsal sé algerlega frjálst og ekki einu sinni bundið við útgerð það er aflahlutdeildir sé réttur sem menn eiga og geta selt framselt eða leigt eða erfitt þannig að þær kvaðir og þær hömlur sem eru í dag á framsali og allt það regluverk sem er í kringum útgerðirnar geti horfið það er auk þess lagt til að útgerðin verði bara eins og hver önnur atvinnugrein og engar sérreglur gildi um útgerð eftir þessa breytingu